Rozpoczął się w 1987 roku, kiedy to Rada postanowiła udostępnić państwom członkowskim produkty rolne z zapasów interwencyjnych z przeznaczeniem na pomoc żywnościową dla osób najbiedniejszych.

Ewolucja polityki rolnej przyczyniła się do zmniejszania zapasów interwencyjnych, a przez to do potrzeby zwiększenia zakupów żywnościowych na rynku dla tego programu. Ta forma pozyskiwania żywności poprzez zakup na rynku została zaskarżona do Trybunału Sprawiedliwości, który w kwietniu 2011 roku stwierdził, że jest sprzeczna z podstawą prawną i należy ograniczyć program do żywności pochodzącej tylko z zapasów interwencyjnych,

Kolejne podejście Komisji, żeby program ten miał podstawę prawną nie tylko w WPR, ale także w polityce społecznej, też nie uzyskało wystarczającego poparcia w Radzie.

Następnie w dniu 26 lutego Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego wyraziła pełne poparcie dla kompromisu przyjętego przez Radę i przyjęła wniosek o skierowanie stanowiska Rady do procedury przyjęcia przez plenum Parlamentu Europejskiego.

Pozostawiono realizację programu w oparciu o podstawę prawną w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Utrzymane zostały postulaty Parlamentu Europejskiego, aby na potrzeby programu wykorzystać w pierwszej kolejności produkty europejskie. Wyrażono zgodę na pełne finansowanie wspólnotowe.

Dzisiejsza dyskusja odbywa się po wczorajszej debacie na temat sytuacji bezdomnych, którzy w większości potrzebują także bezpłatnej żywności. Mamy przecież okres zimowy. Kryzys, który dotyka nasze kraje, jest najbardziej odczuwalny wśród najbiedniejszych, którzy głównie korzystają z pomocy żywnościowej w ramach tego programu.

Program ten z wielkim zadowoleniem przyjęły instytucje charytatywne, organizacje pozarządowe, które zajmują się dystrybucją żywności, ale najważniejsza jest pomoc dla biednych, potrzebujących ludzi. Dobrze, że Unia Europejska o nich pamięta. Dlatego należy uczynić wszystko, aby przygotować odpowiednie podstawy prawne do realizacji tego programu w latach